sem bæði eru mjög umdeild annars vegar frumvarp um framhaldsskóla þar sem einn þingflokkur hefur óskað eftir tvöföldun á ræðutíma og augljóst mál að um þetta þingmál verður mikil umræða síðan er frumvarp sem snýr að orkumálum og er einnig mjög umdeilt hér leyfir hæstvirtur forseti alþingis verkstjóri okkar sér að bera upp tillögu sem reyndar enginn fótur er fyrir í þingsköpum um að dagskráin verði tæmd ég tek undir það sem kom fram í máli háttvirts þingmanns steingríms j sigfússonar að fyrir eru eru engar heimildir í þingsköpum forseti alþingis getur lagt til að hér verði efnt til kvöldfundar